Może najpierw jednak jeszcze kilka słów do mojego przedmówcy, który tak się zachowuje, jakby nie wiedział, że monopol godzi w interes nie tylko rynku, ale godzi w interes konsumenta. A my chcemy rynku z konkurencją, prawdziwą konkurencją. My chcemy rynku bez barier i chcemy takiego rynku europejskiego, gdzie firmy będą mogły szybciej i dobrze uzyskiwać efekt skali. I to rzeczywiście nam będzie dawało suwerenność, a nie jakieś beznadziejne monopole, które rzeczywiście przypominają systemy dyktatorskie. W dokumencie prezentowanym przez Komisję, przez pana komisarza, jest mnóstwo bardzo dobrych inicjatyw inicjatyw oczekiwanych i przez przedsiębiorców, i przez konsumentów na rynku europejskim i teraz jest czas, żeby Parlament i Komisja jeszcze bliżej i bardziej intensywnie współpracowały, aby odpowiedzieć na oczekiwania, które wiążą obywatele europejscy z rozwojem naszego wspólnego rynku. Do tego też służy grupa robocza, której przewodniczę i mam nadzieję, że pana komisarza niedługo będziemy na tej grupie roboczej mogli gościć. Wielkim wyzwaniem dla rynku jest to nieszczęsne geoblokowanie, które irytuje niezwykle konsumentów i blokuje rozwój przedsiębiorców. Tutaj jednak musimy bardzo dokładnie zidentyfikować obszary, gdzie to geoblokowanie jest nieuzasadnione. Na pewno jednym z takich obszarów jest dostarczanie paczek i wszelkie możliwe bariery z tym związane. To, że paczka kosztuje więcej tylko dlatego, że przekracza granicę, to jest kompletny absurd i zaprzeczenie wspólnemu rynkowi. Komisja jeszcze nie proponuje regulacji cen, ale bardzo ważne by było, żeby operatorzy zdali sobie sprawę